Gospodine predsjedniče, htio bih uvaženu zastupnicu pitati, kada već govori o potrebi ujednačavanja plaća onih koji prevoze robe, da li misli da bi možda trebalo ujednačiti plaće svih liječnika u Europskoj uniji jer su oni kirurzi, oni nas liječe, oni brinu o nama pa bi možda i

Mi živimo u različitoj Europi, imamo različite plaće, različite standarde.